Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je souhaiterais tout d'abord remercier la rapporteure pour le travail accompli, ainsi que nos collègues pour avoir œuvré en faveur de ce nouvel instrument de microfinancement. Cet instrument européen permettra l'octroi de microcrédits aux petites entreprises et aux personnes qui ont perdu leur emploi et qui souhaitent créer leur propre petite entreprise. En cette période de crise financière, les personnes les plus vulnérables, notamment les chômeurs et les jeunes, ont été les plus touchées.

Avec l'adoption de ce nouvel outil, ces personnes vont pouvoir accéder plus facilement aux capitaux nécessaires pour créer ou développer une entreprise et réaliser leur rêve d'entrepreneur. Il ne faut pas oublier que plus d'un tiers des microentreprises sont créées par des chômeurs.

Je suis convaincue que cette nouvelle initiative portera ses fruits en préservant des emplois et qu'elle en créera de nouveaux. La proposition facilitera les investissements de faibles montants et donnera aux microentreprises une chance de se développer. Je souhaite saluer, Madame la Présidente, la réelle valeur ajoutée des microcrédits, qui ira de pair avec de nouvelles mesures d'accompagnement, telles que la formation, le parrainage, ce qui permettra aux plus jeunes et aux chômeurs d'obtenir des garanties et une aide pour leurs projets d'investissement. Je souhaite que ce nouvel instrument en faveur de l'emploi soit adopté dans les plus brefs délais et qu'un accord soit trouvé entre le Parlement et le Conseil afin de pérenniser cet outil indispensable à nos concitoyens, qui l'est encore plus en cette période de crise.